À condition que les éleveurs les appliquent correctement, c'est à dire qu'ils s'équipent toujours plus.

Cette course aux armements, Monsieur le Commissaire, rend ces espaces infréquentables et parfois dangereux. L'élevage en plein air va t il devenir incompatible avec le tourisme et les autres activités en montagne? Et si oui, qu'adviendra t il alors de toutes les espèces de faune et de flore protégées qui dépendent, elles aussi, d'un pâturage bien conduit?